Das, was die Kommission jetzt vorlegt, geht aber weit darüber hinaus. Es geht deshalb darüber hinaus, weil die Kommission an vielen Punkten jetzt nicht versucht, Kriterien festzulegen, sondern schlichtweg versucht, Verbote im Umweltbereich damit wegzubekommen. Das können wir nicht tolerieren, Herr Kommissar! Sie ändern sozusagen eine gesetzliche Grundlage, und deshalb ist das keine Frage, wie man das bewertet, sondern das ist eine hochproblematische politische Entscheidung, die Sie hier treffen und die wir nicht akzeptieren können.

Wenn wir uns als Parlament ernst nehmen das muss man ganz klar sagen dann muss dieses Parlament sein Veto dagegen einlegen. Sie haben noch genügend Zeit, das zu überarbeiten und eine neue Vorlage zu machen. Wir lassen uns aber jetzt nicht zeitlich unter Druck setzen. Sie hatten immerhin lange genug Zeit, etwas Vernünftiges vorzulegen.